Preto bolo začiatkom tohto roku potrebné prikročiť k zmierovaciemu konaniu, aby sa rozdielne pohľady týchto inštitúcií na príprave nariadenia zosúladili a umožnili nové nariadenie uviesť do života. Počas ôsmich trialógov od marca do konca októbra sa podarilo posunúť rozdielne pozície Parlamentu a Rady tak, že dnes môžeme hovoriť o dohode v tom, že dôležité strategické rozhodnutia budú prijímané v rámci procesu spolurozhodovania a pri využívaní delegovaných aktov bude pozícia Parlamentu posilnená. Vytvoria sa tým isté predpoklady pre úspešné pokračovanie tohto legislatívneho procesu.